Ezzel tehát lehetővé válik valamennyi európai uniós állampolgár számára, hogy szabadon döntsön arról, hogy mely országban vesz igénybe különböző gyógykezeléseket. Nagyon fontos lenne éppen ezért, hogy az európai gyógyfürdők egységes minősítése megtörténjen, mert tudjuk jól, hogy azoknak a balneológiai kezeléseknek, amelyeket igénybe lehet venni a gyógyvízre alapuló kezelésekként, azoknak nincsenek mellékhatásai, és sokkal olcsóbb megoldást kínálnak különböző betegségek kezelésére, mint a gyógyszerek. Ezért arra van szükség, hogy minden egyes fürdő gyógyvizét, az ottani szolgáltatásokat és az orvosi ellátás minőségét is egységesen tudják szabályozni az Unióban, minden ország minden fürdőjére vonatkozóan, hogy amikor a választópolgárok ezt veszik igénybe, akkor tudjanak egységesen mérlegelni.